Poštovana predsjednice, dijalog među političkim strankama u Parlamentu, dijalog između Vlade i opozicije, omogućio je danas Albaniji ovako pozitivnu raspravu. To je glavna poruka koja mora ići prema albanskom političkom tijelu.

Očekujemo njihovu implementaciju, ali očekujemo još puno toga.

Sve to bit će moguće isključivo upravo ako se dijalog unutar albanskog političkog tijela zaista i nastavi. Zato, ja se radujem i ovoj novoj inicijativi, jadranskoj trilaterali. Radujem se onom što Albanija radi u sklopu jadransko jonske makrostrategije Europske unije.